Astfel, perspectiva europeană devine reală, iar efortul reformelor făcute este răsplătit. Însă afirm, din proprie experiență, că acest moment nu reprezintă încheierea procesului. Trebuie continuate reformele privind justiția și combaterea corupției, precum și măsurile vizând privatizarea șantierelor navale, așa cum cere Comisia Europeană. Atrag, însă, atenția că este nevoie de o evaluare obiectivă a progreselor înregistrate de Croația, în condițiile menținerii mecanismului de cooperare și verificare pentru România și Bulgaria. De asemenea, informarea opiniei publice este importantă pentru a asigura reușita procesului de ratificare.